Vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți pentru copii și internet și, de asemenea, pentru decizia de a avea acoperire 100 pentru până în anul 2010. Vreau să spun că, în România, persoanele în vârstă, părinții comunică ieftin și eficient cu copiii plecați în străinătate prin internet

Totuși, vreau să vă întreb ce faceți pentru dezvoltarea serviciilor electronice.